virðulegi forseti ég vil þakka háttvirtum þingmanni ólöfu nordal fyrir ræðu sem mér þótti mjög merkileg þar sem mér skildist ef ég skil ræðuna rétt að hún rekur verulegan hluta af ábyrgðinni á því hruni sem hér hefur orðið til þess að alþingi hafi á vissan hátt brugðist að alþingi hafi misst úr höndum sér eða látið úr höndum sér það vald og þar með þá skyldu sem því er lögð á herðar og framselt vald sitt til framkvæmdarvalds sem að mínu áliti einkenndist á síðustu árum og kannski skorti á lýðræði og lýðræðislegri hugsun sé sá skilningur minn réttur

glatað því frumkvæði sem það á að hafa við stjórn landsins tek ég eindregið undir hennar mál mig langaði bara til að spyrja aðeins nánar út i hvort minn